virðulegi forseti við ræðum hér stöðu lífeyrissjóðanna í landinu í ljósi þeirrar úttektar sem lífeyrissjóðirnir sjálfir hafa látið gera um fjárfestingarstefnu og ákvarðanatöku og lagalegt umhverfi sjóðanna í aðdraganda hrunsins tvö þúsund og átta það að heildartap sjóðanna við hrunið hafi verið um fimm hundruð milljarðar

að fjárfestingarstefna lífeyrissjóðanna var orðin allt of áhættusækin og að bankarnir réðu oft fjárfestingarstefnu sjóðanna og krosseignatengsl banka og fyrirtækja á hlutabréfamarkaði voru orðin of mikil þrátt fyrir skyldur stjórnenda lífeyrissjóðanna um að móta sér ábyrga fjárfestingarstefnu með tilliti til ávöxtunar og áhættu virðast ekki hafa kviknað þau aðvörunarljós sem nægðu til að draga úr meðvirkni og áhættusækni í ljósi mikillar samþjöppunar og krosseignatengsla á hlutabréfamarkaði því fór sem fór þótt vissulega megi segja það stjórnendum sjóðanna til málsbóta að sú krafa var hjá öllu samfélaginu að sjóðirnir skiluðu sem hæstri ávöxtun til sjóðfélaga sem eftir á að hyggja var ekki raunhæft það er að gera þá kröfu til langtímakröfu því að sparnaður í sjóðunum er langtímasparnaður eins og lífeyrissparnaður vissulega er ég tel að allir þeir sem koma að málum lífeyrissjóðanna og hafa komið að þeim verði að viðurkenna að ákveðin mistök voru gerð bæði það hve hátt hámarkshlutfall af eign sjóðanna var heimilað að fjárfesta í skráðum hlutabréfum á markaði og hve mikil bullandi meðvirkni var orðin í stjórn lífeyrissjóðanna sem og í öllu fjármálakerfinu í landinu ávöxtunarkrafan var orðin svo mikil að hún ein og sér réð of mikið ferðinni á kostnað varúðarnálgunar í ljósi hagsmuna sjóðfélaga til lengri tíma litið það hefur komið fram að almennu lífeyrissjóðirnir verða ekki farnir að ná fullu jafnvægi í útgreiðslu til sinna sjóðfélaga fyrr en um árið tvö þúsund tuttugu og þrjár þær spurningar hafa vaknað hvort eðlilegt sé að stjórnir almennu sjóðanna séu

sjóðirnir eru kjarasamningsbundnir sem skýrir vissulega aðkomu atvinnurekenda að þeim og þeir byggjast á langri baráttu verkalýðshreyfingarinnar til lífeyrisréttar og þeir urðu til við gerð kjarasamninga milli vinnuveitenda og verkalýðshreyfingar í kringum árið nítján hundruð sjötíu fyrstu tíu árin má segja að sjóðsöfnunin hafi brunnið upp í miklu verðbólgubáli og það var ekki fyrr en upp úr nítján hundruð áttatíu að sjóðsöfnun hófst fyrir alvöru þegar verðtryggingu var komið á svo hún er ekki alvond eins og sumir vilja meina heldur hefur hún skipt miklu máli í uppbyggingu sjóðanna í þágu sjóðfélaga tap almennu lífeyrissjóðanna bitnar beint á útgreiðslum til sjóðfélaga en tap opinberu sjóðanna kemur ekki með sama hætti niður á skertum lífeyri heldur dreifist tapið sem aukin skattbyrði á alla landsmenn til að standa undir auknum skuldbindingum opinberu sjóðanna það getur ekki talist réttlátt að ríkið bæti hluta landsmanna tap lífeyrissjóðanna í hruninu en sjóðfélagar almennu sjóðanna taki á sig skerðingu til framtíðar það er því löngu orðið tímabært að jafna lífeyrisréttindi allra landsmanna og stokka upp spilin að nýju í ljósi þessara atburða og fara úr þeim skotgröfum að togast á um það út af hverju lífeyrisréttindi opinberra starfsmanna séu betri og ríkistryggð ólíkt því sem er á almenna markaðnum þótt vissulega verði að taka inn í þá umræðu að almannatryggingar tryggja öllum lífeyrisþegum lágmarksframfærslugrunn sem er í dag brúttó um tvö hundruð og þrjú þúsund krónur og hundrað sjötíu og fjögur þúsund eftir skatta þau rök sem áttu við hér áður fyrr um að eðlilegt væri að betri lífeyrisréttur væri hjá opinberum starfsmönnum en hjá launþegum á almenna markaðnum þar sem það endurspeglaði lægri laun hjá opinberum starfsmönnum sá samanburður hefur eflaust átt rétt á sér hér á árunum áður en sú tíð er löngu liðin það verður því að tryggja að allur vinnumarkaðurinn búi við samræmt lífeyriskerfi sem jafnframt sé sjálfbært og uppfylli þær þarfir sem samstaða er um að skilgreina sem rétt allra landsmanna

mikilvægt er að sú vinna sem hafin er af stjórnvöldum og aðilum vinnumarkaðarins og fulltrúum opinberu sjóðanna um jöfnun lífeyrisréttinda vinnist hratt og vel ég tel að við núverandi aðstæður eigi að skoða í fullri alvöru hvort hægt sé að stefna að sameiginlegum sjálfbærum lífeyrissjóði fyrir alla landsmenn það sem mér finnst að megi gagnrýna stjórnir lífeyrissjóðanna í dag fyrir er að sjóðirnir komi ekki af meira afli og krafti inn í uppbyggingu landsins eftir hrunið það hljóta að vera sameiginlegir hagsmunir sjóðfélaga að framkvæmdir komist fyrr í gang að atvinna eflist störfum fjölgi og að þar með aukist inngreiðsla iðgjalda inn í sjóðina lífeyrissjóðirnir bera þá samfélagslegu ábyrgð að þeir verða líka að horfa til þess að nýta fjárfestingargetu sína til öflugrar þátttöku við endurreisn landsins með ríki og sveitarfélögum lífeyrissjóðir landsmanna gegna mikilvægu hlutverki í efnahag og velferð landsmanna og því skiptir miklu máli að allri lagaumgjörð starfseminnar sé búinn þannig rammi að þeir sem greiði í sjóðina geti treyst því að lífeyrir þeirra sé tryggður við starfslok þótt lífeyrissjóðirnir hafi vissulega tapað stórt í hruninu megum við ekki gleyma því að sjóðirnir stóðu af sér hrunið og eru að byggja sig hratt og örugglega upp að nýju það er þjóðinni gífurlega mikilvægt að eiga þennan sparnað sem liggur í lífeyrissparnaðinum og er alls ekki sjálfgefið og margar þjóðir öfunda okkur af sem búa ekki við sambærilega sjóðsöfnun sem tryggir þeim lífeyri til elliáranna því skulum við ekki fella neina stóra dóma yfir lífeyrissjóðakerfinu sem slíku það hefur sannað sig það eru mannanna verk sem má gagnrýna og endurskoða í ljósi reynslunnar og það fjármagn sem tapaðist við hrunið var að hluta til froða og engin innstæða fyrir því miður í ljósi þess hve mikilvægt er að við höldum áfram að byggja upp öflugt lífeyrissjóðakerfi fyrir alla landsmenn tel ég nauðsynlegt að það fari fram sjálfstæð og óháð rannsókn á vegum alþingis á starfsemi lífeyrissjóðanna eins og lagt var til í ályktun alþingis um skýrslu þingmannanefndar og einnig að heildarendurskoðun á stefnu og starfsemi sjóðanna fari fram í kjölfarið það að axla ábyrgð þýðir líka að læra af því sem miður fór og það á við um stjórnendur lífeyrissjóða sem og aðra í ábyrgðarstöðum í þessu þjóðfélagi